Je vous demande donc de soutenir et de confirmer aujourd'hui cette décision d'entrer en négociations interinstitutionnelles. Ce règlement que nous souhaitons vise à soutenir la coopération industrielle en Europe pour rendre plus compétitive notre industrie et inciter à l'innovation. Il s'agit donc de développer notre base industrielle et technologique européenne et de limiter les duplications inutiles et coûteuses. Nos concitoyens demandent que nous agissions pour leur sécurité. Il est donc temps de lancer de meilleures coopérations au niveau européen pour répondre à leurs attentes dans un contexte international que nous savons instable.